Mindenekelőtt arra kellene választ találni, hogy a hasonló válságok hogyan kerülhetők el. A globális pénzügyi rendszerből elinduló zavarok végigsöpörnek a világon és a reálgazdaságot érintik közvetlenül, mert a gazdaság vérkeringéséhez szükséges hitelekhez nem jutnak hozzá a vállalkozások.

Világos, hogy a piac önszabályozásába, mindenhatóságába vetett hittel föl kell számolni és az állam szabályzó szerepét el kell fogadni és gyakorolni kell. A gazdaságélénkítésről beszélünk, de nyilván a végső cél ezen keresztül a munkahelyeknek a megvédése. Ez azt jelenti, hogy Európában is a kis és középvállalkozások támogatása az elsődleges, hiszen a munkahelyek többségét ők adják.

Igen, ésszerűen működtek a bankok, ahogy hallottuk ezt Almunia úrtól, például Magyarországon is, ahol minden kereskedelmi bank külföldi tulajdonú bank leánybankja, tehát igyekezett olyan módon visszafogni a hiteleket, az ő ésszerűsége miatt, ami megbénította a belső gazdaságot is. Természetesen közvetlen támogatásokra is szükség van, amit az Unió is enged, csak ehhez nem olyan kormányok kellenek, mint a mostani magyar kormány, amely a multinacionális cégek letelepedését támogatja elsősorban, a kis és középvállalkozások helyett.

Jelentősen, drasztikusan visszafogta ezeket a kiadásokat a javaslatában a Bizottság, holott éppen ez tartozik a népesség megtartáshoz.

Mert sokkal kiszolgáltatottabbá vált, mint Európa nyugati része, és ebben vissza kell menni a 90 es évekig, ahol világossá vált, hogy hiába reméltük Magyarországon is, hogy a gazdaságunk is önálló lesz ebben a demokráciában, az átörökölt adósságok törlesztésének egyre hatalmasabb terhe, és ennek a területnek a leértékelt természeti és humán erőforrásainak a fölhasználása a nyugati országokban eredményezett komoly és nagy gazdasági bevételt.